După părerea mea, nu putem vorbi despre acest subiect fără a ține cont și de câteva realități privind agricultura europeană. Uniunea Europeană poate și chiar trebuie să joace rolul unui regulator pe piețele globale. Dacă Europa și ar reduce producția agricolă, creșterea importurilor de hrană ar contribui semnificativ la o creștere globală a prețurilor alimentare. De aceea este imperativ ca nivelurile producției alimentare a Uniunii Europene să fie menținute constante în interesul europenilor, dar și în interesul cetățenilor din statele ACP și nu numai. De aceea, consider că și aceste aspecte legate de securitatea alimentară a țărilor mai sărace sunt strict legate de viitorul politicii agricole comune europene.